Zlokalizowane w Rydze NATO wskie Centrum Doskonałości przygotowało raport, w którym opisane zostały działania propagandowe Federacji Rosyjskiej poprzedzające agresję wobec Ukrainy i w trakcie tej agresji.

uwiarygodniając przywódców tego kraju.